Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, est ce que nos valeurs ont un coût, est ce que nos valeurs ont un prix? Eh bien, je peux vous dire que pour certains, ce prix, ils l'ont fixé c'est le prix d'un kilo de tomates cerises siciliennes, et c'est vrai que cela n'est pas propre à la Sicile, mais je me suis rendu dans ce territoire et j'ai vu toutes les dérives de l'exploitation de ces produits.

Ces tomates sont le résultat d'une exploitation sociale et sexuelle de femmes roumaines, tunisiennes, nigérianes, souvent organisée cela a été dit par les entreprises elles mêmes. Ces femmes victimes de traite, travailleuses, otages, sont confrontées au choix de Sophie, elles rêvent d'un meilleur futur mais ne seront jamais libres.

Par conséquent, je vous demande, Monsieur le Commissaire, de nous présenter votre stratégie post 2016 sur le combat contre le trafic de femmes et de filles, qui ne cesse d'augmenter. Cette stratégie doit être efficace, répondre à l'urgence je dis bien l'urgence de la situation, sanctionner les États membres qui ne respectent pas les instruments juridiques, mais aussi, les aider financièrement pour mieux lutter contre ce fléau.